Tylko w zeszłym tygodniu zginęły 73 osoby, w tym co warto i należy podkreślić kilkunastu żołnierzy z Republiki Południowej Afryki, którzy uczestniczą w misji Unii Afrykańskiej FOMAC. To jest sytuacja, która rzeczywiście zbliża nas do sytuacji, którą koledzy określili jako upadek państwa. Nie możemy oczywiście stać z założonymi rękami i społeczność międzynarodowa musi podjąć działania na rzecz zakończenia tego konfliktu i podjęcia dialogu między tymi zwaśnionymi stronami.